Conform unor studii recente, s a constatat lipsa informațiilor statistice privind egalitatea de gen, violența împotriva femeilor și încălcarea drepturilor acestora în țările din Balcani candidate la aderare. Însă toate aceste date sunt absolut necesare pentru a putea lupta și îmbunătăți poziția femeilor expuse discriminărilor multiple. Comisia Europeană trebuie să supravegheze situația drepturilor femeilor, precum și punerea lor în aplicare, și să raporteze în detaliu îmbunătățirea situației lor sociale și economice, consolidarea prezenței lor pe piața forței de muncă, garantarea unei reprezentări echitabile a femeilor în procesele decizionale, politice și economice, dar și încurajarea spiritului antreprenorial al femeilor, care este un element esențial pentru întărirea și consolidarea democrației în țările baltice candidate la aderare.